Omawiamy dziś ważne sprawozdanie w sprawie ustanowienia ram ułatwiających finansowanie zrównoważonych inwestycji gospodarczych w Unii Europejskiej. Komisja Europejska przygotowała kryteria pozwalające ustalić, czy dana inwestycja przyczynia się do transformacji gospodarki europejskiej na rzecz realizacji celów środowiskowych i klimatycznych.

Jednocześnie jednak uważam, że podejście do zrównoważonego finansowania musi być realistyczne i opierać się na neutralności technologicznej.

Nie możemy poprzeć rozwiązań, które a priori i w sposób administracyjny wyłączają całe sektory przemysłu z dostępu do zrównoważonego finansowania.

Kryteria wyboru zrównoważonych inwestycji muszą być obiektywne, proporcjonalne i oparte na badaniach naukowych, w tym rynkowych.